Niemand ist mehr da Swoboda ist weg, Verhofstadt ist weg, Cohn Bendit ist weg all diejenigen, die hier immer die große Show abliefern bei diesen Fragestellungen. Das ist das, was wir kritisieren! Die entscheidende Frage ist Werden die Sozialisten die Kraft haben, ihren Freunden in Bulgarien die Wahrheit zu sagen und zu sagen So geht es nicht weiter! Ehrlich wäre es gewesen, wenn man das Wahlergebnis akzeptiert hätte und eine große Koalition geschlossen hätte, Borissow zum Ministerpräsidenten gemacht hätte das wäre die Aufgabe der Sozialisten in Bulgarien gewesen, und sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.